Es ist so weit richtig, dass wir unsere Agrarprodukte zu Bedingungen anbieten können, die in den Entwicklungsländern nicht gegeben sind.

Aber das betrifft nicht den Rest dessen, was ich gesagt habe.